Señor Presidente, señora Comisaria, como verá, en esta casa velamos por el cumplimiento de las normas, incluso de las que no han entrado en vigor.

Hoy hablamos de un sector que no recibe ayudas de la PAC y que está sufriendo el encarecimiento de los piensos.

aun así, debe hacerlo para cumplir con los elevados estándares de producción que nos marcamos en la Unión. Todo parece apuntar a que, a 1 de enero de 2012, los productores de muchos Estados miembros no habrán podido cumplir al 100 el plazo previsto se calcula que faltará un 30 de producción para cubrir las necesidades del mercado comunitario

Para entonces espero que tengamos más éxito en la exigencia de reciprocidad en nuestras relaciones con terceros países.

2012. Mientras tanto, la Comisión ya puede hacer cumplir otras normas en vigor, como la identificación electrónica de ovinos y caprinos, cuyo valor añadido en términos de trazabilidad y buenas condiciones veterinarias también incide directamente sobre el bienestar animal.